Wir wissen, wie das ist im täglichen Leben, diese Knopfzellen werden nicht nur über Sondermüll, sondern häufig weil sie oftmals so klein sein natürlich auch über den normalen Müll entsorgt, und dadurch besteht ein höheres Risiko für Schädigung der Umwelt. Deshalb hat der Berichterstatter vorgeschlagen, quecksilberhaltige Knopfzellen zu verbieten.